hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti á þingskjali fimm hundruð sjötíu en að þessu áliti standa með mér háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson ögmundur jónasson lúðvík bergvinsson og guðjón a kristjánsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu ég mæli einnig fyrir breytingartillögum

frumvarpi fela í sér að það er verið að hrinda í framkvæmd yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá tuttugasta og öðrum júní síðastliðinn sem tengist samkomulagi así og sa og tengist

með frumvarpinu er tekjuskattur einstaklinga lækkaður í einu prósenti í stað tveggja prósenta eins og áformað var og þess í stað þess er lagt til að persónuafsláttur einstaklinga hækki úr tuttugu og níu þúsund krónur rúmum á mánuði í þrjátíu og tvö þúsund krónur og það þýðir að skattleysismörkin fara úr sjötíu og níu þúsund krónur í níutíu þúsund krónur hvers vegna skyldi það nú vera að así hafi reynt að knýja þetta fram í kjarasamningum þessa breytingu það er vegna þess að þessi leið sem hér er valin það er að láta ígildi eins prósentustigs í tekjuskatti

níutíu og fimm að skerða skattleysismörkin sem ættu að vera í dag einhvers staðar á milli hundrað þrjátíu til hundrað fjörutíu þúsund krónur ef þau hefðu ekki verið skert með þeim hætti sem ríkisstjórnin hefur staðið að það hefur auðvitað orðið til þess að þær leiðir sem ríkisstjórnin hefur valið í skattalækkunum hafa skilað sér fyrst og fram til hátekjufólksins það er óþarfi að rifja það upp mjög ítarlega á þessum stutta tíma sem við höfum

hugmyndin að baki breytinga um það að falla frá lækkun annars af þeim tveim prósentum tekjuskatts sem lögfestar höfðu verið og að persónuafsláttur yrði hækkaður sem næmi tekjum af einni tekjuskattsprósentu að samtök atvinnulífsins telja að þetta hafi ekki skilað sér að fullu í persónuafslættinum þau segja í sinni umsögn með leyfi forseta í því ljósi er eðlilegt að fjárhæð persónuafsláttar verði endurskoðuð til hækkunar þannig að formbreyting skattalækkunarinnar úr skatthlutfalli persónuafsláttar verði hlutlaus fyrir ríkissjóð así tók í sama streng í umfjöllun efnahags og viðskiptanefndar um málið þannig að til þess að ígildi eitt prósent í tekjuskatti skili sér að fullu í persónuafslættinum og hærri skattleysismörkum þarf að bæta átta hundruð milljónum sem samtök atvinnulífsins eru að kalla hér eftir og así tekur undir inn í persónuafsláttinn og skattleysismörkin og við það mundu skattleysismörkin hækka um ellefu hundruð krónur og

mæli fyrir þegar þetta nefndarálit var skrifað höfðum við ekki enn þá fengið útreikninga á því til þess að sjá hvað það þýddi ef bæði prósentustigin mundu skila sér í hækkun á skattleysismörkum og persónuafslætti en það kom reyndar síðar eftir að álitið var lagt fram og þá staðfestu þeir útreikningar raunar eina ferðina enn að það að flytja bæði prósentustigin yfir í

og meðaltekjur og það þannig að fólk með þrjú hundruð þúsund krónur eða minna á mánuði eða þrjú komma sex til þrjú komma sjö milljónir á ári sem eru nú alveg rúmlega meðaltekjur að það mun greiða minna í skatt með þeirri leið að láta tvö prósentustigin ganga í persónuafsláttinn og skattleysismörkin í stað þeirrar leiðar sem ríkisstjórnin velur sennilega eru það um fimm þúsund færri einstaklingar sem munu greiða skatt samkvæmt þeirri leið að láta bæði prósentustigin ganga í það að hækka skattleysismörkin það er auðvitað löngu kominn tími til þess virðulegi forseti að það sé farin sú leið að skattalækkanir hér á háttvirtu alþingi skili sér með betri hætti til lágtekjuhópa lífeyrisþega og til fólks með meðaltekjur þetta eins og ég sagði skilar sér betur til fólks með raunar yfir meðaltekjum ég ætla ekki að ár nánar út í það háttvirtir þingmenn guðjón arnar kristjánsson sem er þá fyrsti flutningsmaður að breytingartillögu sem við flytjum í að færa þetta hvort tveggja yfir mun örugglega gera grein fyrir því síðar í þessari umræðu í upphaflegri grein frumvarpsins var falið ákvæði sem fól í sér að heimild í sextíu og fimm greinar skattalaga til að lækka tekjuskattsstofn vegna verulegra útgjalda vegna menntunar barna sem greitt er með börnum og unglingum frá sextán til tuttugu og eins árs aldri yrði breytt á þann veg að einungis yrði hægt að beita þessum skattaívilnunum vegna barna frá átján til tuttugu og eins árs aldrei það átti sem sagt að klípa árin sextán og sautján ára af þannig að greiðslur vegna menntunar þessara barna áttu að falla niður og rökin voru þau að það væri verið að taka upp hærra aldursviðmið í barnabótum það er þeim sem eru tekjutengdar eða úr sextán í átján ár þessu er auðvitað ekkert saman að jafna vegna þess að það eru aðrir hópar líka sem fá þessar menntunarívilnanir þeir sem til dæmis ekki fá barnabætur greiddar eftir að þetta er orðið að lögum sextán til átján ára viðmiðið það er þeir sem ekki njóta tekjutengdra barnabóta

og vitaskuld hafa þessar skattaívilnanir líka gagnast mjög fjölskyldum á höfuðborgarsvæðinu en þær geta að hámarki verið tvö hundruð og fjögur þúsund krónur því er ástæða til þess að fagna því að stjórnarliðar lögðu á flótta í þessu máli eftir að þeim var gert ljóst að það væri auðvitað ekkert vit í því að fara í þessa breytingu og þeir féllust á röksemdir así og stjórnarandstöðunnar í þessu máli við lokaafgreiðslu málsins í nefnd en þá var fallið frá þessum áformum og því ber sannarlega að fagna í þessu frumvarpi eru einnig ákvæði sem lúta að vaxtabótakerfinu það er talað um úrbætur það er talað um að það eigi að hækka viðmiðunarfjárhæðir vaxtabóta um sex prósent til þess að þær haldi þá raungildi sínu á árinu tvö þúsund og sjö við bendum á að þessar greiðslur þurfa raunverulega að fara í tólf prósent þessar hækkanir á viðmiðunarfjárhæðum ef taka á með þær breytingar sem urðu milli áranna tvö þúsund og fimm og tvö þúsund og sex og á það benti meðal annars alþýðusamband íslands og við flytjum í minni hlutanum breytingartillögu um að hækkun á viðmiðunarfjárhæðum vaxtabóta fari í tólf prósent í stað sex prósent eins og ríkisstjórnin leggur til það væri auðvitað full ástæða virðulegi forseti til þess að fara hér ítarlega yfir vaxtabótakerfið og þær skerðingar sem fólk hefur mátt sæta í tíð þessarar ríkisstjórnar á vaxtabótum og þessi ríkisstjórn hefur verið mjög flink að finna alls konar leiðir hér ár eftir ár til þess að skerða alltaf meira og meira vaxtabótakerfið sem aðallega íhaldsmönnum er þyrnir í augum það er eins og menn átti sig aldrei á því að það verið að koma í bakið á fólki þegar verið er að skerða vaxtabætur vegna þess að fólk hefur gert sínar áætlanir

ég vil næst víkja að því sem nokkuð var rætt hér í andsvörum og snertir svokallaðar heimgreiðslur sem fram kemurkoma í annarri grein frumvarpsins ég held að það megi segja virðulegi forseti að hér er á ferðinni mjög alvarleg stefnubreyting á sviði jafnréttismála og í málefnum ungbarnafjölskyldna almennt eins og hér kom fram eru þetta tvö eða þrjú sveitarfélög sem stjórnað er af sjálfstæðismönnum sem hafa tekið upp þessar heimgreiðslur og það er ástæða til þess að vitna til þess að í noregi voru teknar upp slíkar heimgreiðslur fyrir einhverju síðan og reynslan af þeim heimgreiðslum er mjög slæm

og það vinnur auðvitað gegn jafnrétti kynjanna í annarri grein er lögð til heimgreiðsla sem foreldrar eða forráðamenn barna fá frá sveitarfélagi til að annast barn að þær séu undanþegnar skattskyldu þessar greiðslur eru hugsaðar aðallega vegna barna þegar fæðingarorlofi lýkur til tveggja ára aldurs þær eru valkvæðar þannig að jafnvel þó að það bjóðist þjónusta hjá sveitarfélaginu þá getur fólk valið hvort það tekur þjónustuna eða velur þessar greiðslur sem eru ja yfirleitt held ég að þær séu um þrjátíu þúsund krónur á mánuði fyrirkomulagið er þannig að foreldrar geta ákveðið hvor þeir taka þessar heimgreiðslur eða nýti sér leikskólapláss eða þjónustu dagmæðra það er auðvitað full ástæða til þess að óttast að ef sveitarfélögin innleiða heimgreiðslur og þær festast í sessi að þær geti leitt til bakslags í jafnréttisbaráttunni og þær geta líka leitt til þess að seinka því að framþróun verði í fæðingarorlofslögunum eða uppbyggingu leikskólaplássa fyrir yngri börn sem nú hafa ekki aðgang að leikskóla auk þess tryggja þessar greiðslur sem eru eins og ég sagði um þrjátíu þúsund krónur á mánuði engan veginn það að ná því markmiði sem sett er fram með þessum greiðslum en tilgangur þeirra er að styðja við foreldra sem leggja áherslu á að vera heima með börn sín eftir að fæðingarorlofi lýkur eða má spyrja getur foreldri valið eitthvað það að vera heima eða ekki fyrir þrjátíu þúsund krónur á mánuði það er nú varla hægt að kaupa pössun fyrir það út mánuðinn fyrir þá sem vilja engu að síður vera á vinnumarkaðnum og taka þessar heimgreiðslur síðan er auðvitað enginn sem veit í hvað þeim er eytt þessum þrjátíu þúsund krónur sem fjölskyldur fá í stað þess að þiggja

við teljum að það eigi fremur að vinna að því að lengja fæðingarorlof til dæmis í fimmtán mánuði og að börn komist á leikskóla við fimmtán mánaða aldur fyrir alþingi liggur tillaga um að fara þá leið að félagsmálaráðherra í samráði við samband íslenskra sveitarfélaga verði falið að kanna hvernig auka megi þjónustu við ungbarnafjölskyldur frá því að fæðingarorlofi lýkur og þar til barn kemst á leikskóla

það að það muni koma upp ýmsar kröfur hér úti í þjóðfélaginu um það að fleiri sambærilegar greiðslur verði einni undanþegnar skattskyldu ég veit ekki hvernig ríkisstjórnin ætlar að fara að verja það þegar til dæmis foreldrar

vegna þess að í mörgum tilvikum getur þetta fólk ekki verið á vinnumarkaðnum og það voru samþykkt hér fyrir einu eða tveimur árum síðan greiðslur til foreldra þessara barna sem eru að vísu lágar eða rúmar níutíu þúsund krónur á mánuði að auðvitað eiga þær þá með sama hætti að vera skattfrjálsar eins og þessar heimgreiðslur fulltrúi ríkisskattstjóra sem kom á fund nefnarinnar tók undir það að þessar greiðslur væru auðvitað nákvæmlega sama eðlis og auðvitað munum við hér við þriðju umræðu máls ef þessar heimgreiðslur ná hér fram að ganga sem allt bendir þá munum við auðvitað flytja tillögu við þriðju umræðu um það að greiðslur til foreldra langveikra barna verði með sama hætti undanþegnar skatti það er útilokað bara með tilliti til jafnræðisreglunnar fyrir stjórnarliða að fella slíka tillögu reyndar benti ríkisskattstjóra á og fram kom í umsögn hans að hann vekur athygli á að ekki eru undanþágur í skattskyldu á bótum til maka eða annarra sem heldur heimili með elli og örorkulífeyrisþega sem eru greiddar á grundvelli laga um félagsþjónustu en slíkar bætur ráð meðal annars af umönnunarþörf lífeyrisþega ríkisskattstjóri eða fulltrúi hans sagði að með sama hætti ef þetta á að ganga í gegn þá ættu þær greiðslur líka að vera undanþegnar skatti það er því auðvitað verið að opna á alls konar leiðir og kröfur um það hér úti í þjóðfélaginu að sambærilegar greiðslur eða styrkir verði undanþegnar skatti hvað með fjárhagsstyrk sveitarfélaga þetta rennir auðvitað stoðum undir það líka að fjárhagsstyrkir sveitarfélaga ættu að vera skattfrjálsir með sama hætti það væri auðvitað hægt að hafa um þetta mörg orð en ég ætla að virða það samkomulag sem hér hefur verið gert um tíma í þessum umræðum þó að full ástæða hefði verið til þess að hafa um þetta fleiri orð ég hefði viljað ræða hér barnabætur sem verið er að breyta að vísu er verið að auka þær hér og var eiginlega kominn tími til þess að gera það eftir allar þær skerðingar sem hafa gengið í gegn á barnabótum en raungildi barnabóta og þær greiðslur sem hafa farið í það úr ríkissjóði í barnabætur það hefur verið gert verulega í tíð þessarar ríkisstjórnar ég vil að lokum nefna tillögu sem við flytjum um að arður frá einu hlutafélagi til annars og á það var bent að telja verði óeðlilegt að haldið sé eftir staðgreiðsluskatti af arðstekjum hlutafélaga tekjur þessar má draga frá tekjuskattsstofni slíkra félaga og því er verið að halda eftir skatti af tekjum sem í raun eru ekki skattskyldar í frumvarpinu er einungis gert ráð fyrir að ekki verði þörf á að halda eftir fjármagnstekjuskatti af arði sem úthlutað er milli þeirra félaga sem samsköttuð eru en minni hlutinn leggur til að þetta ákvæði nái einnig til arðgreiðslna milli hlutafélaga sem eru hvort sem er undanþegin skattskyldu en haldið eftir í staðgreiðslunni þannig að raunverulega er verið að halda eftir þarna fé sem samkvæmt skattalögum á ekki að fara í ríkissjóð ríkissjóður getur haft af þessu vaxtatekjur þá í einhverja mánuði kannski allt upp í átján mánuði og verið bara með þetta sem geymslufé og því eðlilegt að undanþiggja þetta einnig í staðgreiðslunni ég hef lýst virðulegi forseti þeim breytingartillögum sem við hér flytjum og háttvirtir þingmenn guðjón arnar kristjánsson mun síðan lýsa annarri breytingartillögu sem við erum með sem snertir það að auka hér enn frekar